Dans les coupes sans précédent des fonds destinés à la politique de cohésion? Dans la baisse des crédits alloués aux paysans? Dans l'absence d'augmentation du Fonds européen d'aide aux plus démunis quand, partout en Europe, la pauvreté explose? Vous avez fait des choix, Monsieur le Commissaire, dont celui, salué par les marchands d'armes et les va t en guerre, de multiplier par trente le budget de la défense. Nos peuples, eux, veulent la paix. Pour l'environnement et l'action pour le climat, il y aura tout juste deux milliards d'euros de plus alors qu'il aurait fallu se montrer bien plus ambitieux pour atteindre les objectifs de la conférence de Paris et engager véritablement la transition énergétique. Tout cela se fait dans un cadre de réformes libérales qui continuera à s'abattre partout dans les États membres et dans un cadre austéritaire qui est maintenu. Votre budget, ce sont sept années de malheur, sept années de malheur de plus pour les peuples européens.